árið nítján hundruð sjötíu og níu var mörkuð sú stefna að koma fyrir neyðarsendum í öllum gúmbjörgunarbátum íslenska skipaflotans hér var um gríðarlega mikið öryggisatriði að ræða og ljóst að gúmbátabaujur og neyðarsendar í íslenskum fiskiskipum hafa bjargað mörgum mannslífum við íslandsstrendur

við íslendingar lögfestum ýmsar reglur evrópusambandsins en innan þess regluveldis er að finna reglur sem gera ekki og ég ítreka sem gera ekki kröfu um neyðarsendi í fiskibátum og því þarf að tryggja að þær verði ekki lögfestar á íslandi það

að staðsetja neyðarsenda sem núverandi gúmbjörgunarsendar eru á og í staðinn verða þjóðir að vera búnar að skipta yfir í fjögur hundruð og sex megahertsa neyðarsenda og bauju og helst með gps viðtæki sem nemur réttan stað með plús eða mínus hundrað metra nákvæmni það er því nauðsynlegt að endurskoða núverandi fyrirkomulag vegna þessarar fyrirhuguðu breytingar fyrsta febrúar tvö þúsund og níu og samhliða þeirri endurskoðun verði einnig hugað að neyðarsendum í skemmtibátum svo hægt verði að tryggja enn frekari öryggi sæfarenda herra forseti í vaktstöð siglinga sem byggir á samstarfi tveggja ráðuneyta samgönguráðuneytis og dómsmálaráðuneytis hefur verið komið á saumlausum samskiptum mikilvægra öryggisaðila sem áður störfuðu hver á sínum stað og tækjabúnaður þekking og reynsla verið sameinuð í öflugri einingu til þjónustu við sjófarendur sjóbjörgunarsveitir og aðra sem þurfa á þjónustu hennar að halda hvernig þetta er eitt hið markvissasta og einfaldasta sem þekkist í heiminum og ýmsir erlendir aðilar hafa kynnt sér það í leit að góðri fyrirmynd til þess í senn að auka öryggi og bæta þjónustu það er því ljóst að við íslendingar stöndum framarlega á þessu sviði en ef til vill má ætíð gera betur því beini ég þeirri þremur fyrirspurnum til hæstvirts samgönguráðherra í fyrsta lagi hyggst ráðherra tryggja að reglur evrópusambandsins sem ekki gera kröfur um neyðarsenda í gúmbjörgunarbátum eins og hér hefur verið skylda frá nítján hundruð sjötíu og níu verði ekki teknar upp hér á landi í öðru lagi hefur ráðherra hugleitt að skipa starfshóp sem skoði hvernig endurnýjun neyðarsenda verði háttað og gera breytingar á reglum sem tryggja enn frekari öryggi sæfarenda og í þriðja lagi hyggst ráðherra beita sér fyrir aðgangi íslendinga að alþjóðlegum öryggis og fjarskiptakerfum